Az előttünk álló egyik legfőbb adóügyi kihívás az adócsalások és benne az áfacsalások elleni küzdelem, amivel javítható az adóbehajtás eredményessége, és fontos szerepet játszhat az adóbevételek növelésében és ezáltal az államháztartások konszolidációjában is. Mivel az áfacsalás nagyon kifinomult nemzetközi bűncselekmény, ezért meggyőződésem, hogy nagyon fontos az adóhatóságok közötti határozott, gyors fellépés és együttműködés. Ehhez fontos az információ átadása, és ennek egyik eszköze lehet a fordított adózás is, amit például hazám eredményesen vezetett be néhány területen éppen az áfacsalások, az adócsalások elleni küzdelemben. Fontos azonban, hogy semmilyen intézkedésünk ne legyen bürokrácianövelő és ne irányulhasson azon vállalkozások ellen, akik eddig is tisztes adófizetők voltak és nem éltek az áfacsalásnak és az adócsalásnak semmilyen lehetőségével. Nem gondolom, hogy ajtóstól kellene menni a házba, nem gondolom, hogy adóharmonizációról kellene beszélni.